Úgy tűnik, hogy ezzel a legtöbben, legalábbis akik az európai integrációt támogatják, egyetértenek.

Félelemből, mert egyes tagállami kormányok számára kényelmetlenséget okozhat egy ilyen intézmény, azon kormányok esetében, amelyek maguk is érintettek a korrupcióban.

Ezt határozottan vissza kell utasítani. Ez névleg megteremtené az ügyészség intézményét, de a gyakorlatban nem lenne működőképes. Ugyanígy felmerült az áfa csalások kivétele a hatáskörök közül, jóllehet éppen ezek azok az ügyek, ahol a leghatározottabban szükség van az Európai Ügyészség fellépésére. Az a javaslatunk, hogy csak olyan európai ügyészségre vonatkozó javaslatot fogadjon el a Parlament, amely ténylegesen cselekedni tud.